Doresc, de la început, să constat că Parlamentul și Comisia Europeană sunt unite în a apăra interesul europenilor pentru un buget de dezvoltare și investiții și salut contribuția Președintelui Comisiei Europene, dl Barroso. Vreau să spun, ca raportor pentru raportul privind Fondul de coeziune, că logica din spatele declarațiilor și propunerii Președintelui Van Rompuy este, pur și simplu, șocantă. Pe de o parte, domnia sa spune că politica de coeziune are ca scop reducerea disparităților, dar, după aceea, în documentele sale, constatăm trei lucruri care, toate, sunt împotriva primei teze o reducere substanțială a bugetului pentru politica de coeziune, o reducere a ratelor de cofinanțare pentru regiunile cel mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene și, și mai surprinzător, pedepsirea regiunilor care au o rată de absorbție scăzută și, pe lângă toate acestea, condiționalitățile macroeconomice tot timpul respinse de Parlament. Dl Van Rompuy și Consiliul trebuie să înțeleagă că nu putem interzice cuvântul solidaritate în Europa și că Uniunea Europeană nu poate ființa ca un centru bogat și egoist și o periferie săracă. Îmi pare rău să i spun dlui președinte Van Rompuy, dar domnia sa a uitat rolul politicii de coeziune și, cel mai important, rolul Parlamentului European de colegislator.